Dnia 9 maja Robert Schuman wygłosił deklarację uważaną za początek procesu integracji europejskiej, mówiąc, że Europa nie powstanie od razu ani w całości, lecz że będzie powstawać przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność.

Ale zanim zostanie ustanowione takie święto, należałoby przystąpić do faktycznego budowania solidarności europejskiej, z poszanowaniem suwerennych państw członkowskich.

Jednak tego typu działania nie wyeliminują rosnącego poczucia dystansu między obywatelami a instytucjami europejskimi, dopóki sama Unia nie będzie przestrzegać przyjętych w traktatach wartości.

2 Traktatu o Unii Europejskiej mówi, że opiera się ona, między innymi, na poszanowaniu wolności, równości i solidarności. I tylko w nawiązaniu do tych słów nasuwają się pytania o podwójne standardy panujące w strukturach Unii, które dotyczą na przykład nierespektowania wyników wolnych wyborów w niektórych krajach członkowskich, faworyzowania rolników starej piętnastki we wspólnej polityce rolnej w porównaniu z rolnikami z Europy Środkowej,

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dostrzegają odchodzenie od wartości prezentowanych przez założycieli, a szczególnie nierespektowanie wartości chrześcijańskich. Wydaje się, że dopóki Unia nie powróci do wartości reprezentowanych przez przywódców założycieli Europy Ojczyzn, świętowanie 9 maja byłoby jedynie przypomnieniem i celebracją deklaracji założycielskiej dalekiej od idei przyświecającej założycielom.